Monsieur le Président, la modification du code européen des visas qui nous est proposée aujourd'hui est officiellement destinée, je cite, à faciliter les voyages de ressortissants de pays tiers vers l'Union européenne.

C'est ainsi que les étrangers pourront désormais les demander à nos frontières, ce qui multipliera les risques d'erreurs et d'abus. Le texte résiste, d'autre part, à l'idée raisonnable de refuser de délivrer des visas aux ressortissants des États qui refusent de reprendre leurs clandestins. Ce serait pourtant une mesure de bon sens qui permettrait de protéger l'Europe. Certes, le principe de cette mesure est officiellement acté, mais ses conditions de réalisation sont tellement complexes qu'elles le vident de toute portée concrète. Le texte envisageait enfin, dans sa première mouture, de créer une nouvelle filière d'immigration légale, en créant des visas humanitaires européens. C'était d'autant plus choquant que cela n'aurait évidemment pas provoqué la diminution de l'immigration illégale, qui était l'objectif affiché.

Nous sommes à la veille d'une submersion migratoire de grande ampleur, liée à l'explosion démographique de l'Afrique. Ce n'est pas parce qu'on prendra quelques centaines de milliers de migrants légaux qu'on n'aura pas des millions de migrants illégaux.

Il faut le remplacer par une protection beaucoup plus efficace des frontières nationales et des frontières extérieures de l'Union. Je suis particulièrement heureux que ma dernière intervention de cette législature me donne l'occasion de le rappeler, dans cet hémicycle.